þrettánda frumvarpsins um framhaldsskóla segir að á framhaldsskólastigi skuli veita nemendum með fötlun samkvæmt lögum um málefni fatlaðra og nemendum með tilfinningalega eða félagslega örðugleika kennslu og sérstakan stuðning í námi síðan segir í frumvarpinu látin skal í té sérfræðileg aðstoð og viðeigandi aðbúnaður eftir því sem þörf krefur að mati menntamálaráðuneytisins

þá liggur fyrir breytingartillaga sem ég flyt þar sem lagt er til að orðin að mati menntamálaráðuneytisins í öðrum málslið fyrstu málsgrein falli brott og greinin kveði þá á um það að látin skuli í té sérfræðileg aðstoð og viðeigandi aðbúnaður eftir því sem þörf krefur þannig að orðin að mati menntamálaráðuneytisins falli brott og ég vonast til þess að háttvirtir þingmenn styðji þessa breytingartillögu